Señora Presidenta, en diciembre de 2011 este Parlamento aprobó una Resolución en la que solicitaba la negociación de un nuevo Protocolo de pesca con Marruecos que corrigiese los problemas detectados en el anterior. Por su parte, el mandato del Consejo otorgado a la Comisión para la apertura de negociaciones incluía demandas similares a las de este Parlamento. De lo que se trataba básicamente era de mejorar la eficiencia económica del Protocolo de forma que lo pagado por el acceso a los recursos tuviera un adecuado retorno para la Unión Europea, favoreciendo la plena utilización de las posibilidades de pesca obtenidas. Además, se incluían criterios relativos al compromiso con un desarrollo sostenible, negociando solo sobre los excedentes de pesca la incorporación de una cláusula sobre derechos humanos y la inclusión de garantías de que el Protocolo cumple con el Derecho internacional y, especialmente, con los compromisos contraídos por Marruecos en el seno de las Naciones Unidas. La Comisión ha negociado un Protocolo que, en opinión de la Comisión de Pesca, cumple todas estas demandas, y que ha sido, asimismo, aprobado por la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Desarrollo. Cuenta, igualmente, con el respaldo tanto del sector pesquero de la Unión como del marroquí, y de los sindicatos europeos.

17 se han corregido los aspectos que impedían el total aprovechamiento de las posibilidades de pesca, adaptando las medidas técnicas, modificando las zonas de pesca según las distintas flotas y modificando algunas zonas de pesca, como en el caso de las categorías 1 y 2, por ejemplo, para incluir puertos mejor equipados, como el de Mohamedia, que además de aumentar la seguridad de la flota, ahora sí permitirán cumplir las obligaciones de desembarque para los cálculos de los excedentes se han utilizado los mejores datos científicos disponibles, cruzando la información aportada por Marruecos con los datos de los investigadores de la Unión se garantiza, además, un seguimiento científico permanente durante toda la duración del Protocolo se mejora, asimismo, el control a través de un sistema de intercambio de datos electrónicos en cuanto a la política sectorial, por vez primera en un Protocolo de pesca, los proyectos presentados por Marruecos deberán incluir las repercusiones que los fondos europeos tendrán en la población en términos sociales, económicos y laborales, y utilizar criterios geográficos deben ser aprobados por la comisión mixta, y para garantizar que el Parlamento Europeo pueda, también, realizar un control adecuado, la Comisión de Pesca ha aprobado una enmienda para que los diputados al PE, en calidad de observadores, puedan asistir a estas comisiones y, finalmente, la cláusula de derechos humanos, según la cual el incumplimiento conducirá a la suspensión del Protocolo y de la contrapartida financiera. Por otra parte, respecto a las cuestiones de legalidad planteadas, me gustaría subrayar de nuevo que, tanto los servicios jurídicos de la Comisión como los del Parlamento, han vuelto a establecer que el Protocolo es legal, conforme al Derecho internacional, y específicamente a la doctrina de las Naciones Unidas, según la cual la explotación de recursos es perfectamente legal, siempre que beneficie a la población. Por tanto, será durante la ejecución del Protocolo cuando se podrá comprobar este extremo, que como he dicho de incumplirse podrá conducir a la suspensión del Protocolo. Creo, por tanto, que estamos ante el Protocolo que mejor responde a las preocupaciones expresadas en esta Cámara, con nuevos mecanismos de control, tanto financiero como de sostenibilidad, por lo que, como ponente, solo puedo pedir el apoyo a la aprobación del mismo, negociado sobre las nuevas bases que nosotros mismos habíamos reclamado.